Vreau și eu să spun că sunt scandalizat de felul în care arată legea despre care discutăm atât condiția sexuală, cât și netransmiterea unor informații legate de condiția sexuală a unei persoane fiind penalizate, este un lucru evident, pe care în Europa nu îl putem accepta. Aș vrea, de asemenea, să subliniez faptul că discuția pe care o avem se produce în contextul în care se discută o a doua revizuire a Acordului de la Cotonou Uganda este parte, și acest acord prevede în mod foarte clar necesitatea respectării drepturilor omului. Am votat, de altfel, în această săptămână, luni, în cadrul Comisiei DEVE un raport al doamnei Jolie pe această temă a Acordului de la Cotonou.